Novembrový samit by preto mal priniesť pokrok pri riešení viacerých otvorených otázok.

Otvorenou otázkou je aj skutočnosť, že viaceré krajiny Únie doposiaľ neboli zaradené do programu bezvízového styku Spojených štátov amerických.